Hvala lepa. Hvala lepa za dodatno vprašanje. Jaz se sicer z vami popolnoma strinjam, ne. Zdaj, morate razumeti, v v situaciji, ko sem jaz prišel na ministrstvo, ko smo ugotovili, da, da je težava, s to zbirko, tudi, moram reči, gospod Jelinčič mi je omenil to že na hearingu, da to obstaja, kar sem zelo vesel. jaz bi se predvsem vprašal, imeli smo neki čas, v katerem so družbeni subjekti, ki so dobro zaslužili na našem trgu, imeli neko družbeno odgovornost do umetnosti. Se pravi, skrbeli so, ne, če pogledamo nazaj, v neke čase, v do katerih smo zelo kritični, je imelo skoraj vsako podjetje neko kulturno zbirko, je kupovalo umetnost, in se s tem ukvarjalo. Danes zelo težko rečemo, da imamo podjetja, ki skrbijo, za umetnost, ki imajo občutek za umetnost, ki imajo občutek za umetnike, ki mogoče še niso tako priznani, ker če pogledamo zbirko Ljubljanske banke, so bili to zelo mladi umetniki, ki so skozi leta seveda pridobili na renomeju in postali zelo pomembni umetniki. Kaj neprecenljiv! Jaz mislim, da ocena ena cela osem milijona, je zelo težko reči, ali je res drži. Vsako umetnost, - pravo tržno vrednost ugotovimo na trgu, ko se prodaja, ko vidimo, koliko je kdo pripravljen za to umetnost plačati. Moja naloga samo je, da da ne pride do tega. Ker recimo situacija Factor banke ali ali pa Abanke, teh dveh bank in teh kulturnih zbirk, smo že v drugi situaciji, tam sploh ne bomo mogli več to nazaj dobiti, a ne, ker se banka kot taka prodaja. Se pravi, tukaj ministrstvo mora najti določena sredstva in tukaj se tudi pogovarjamo skoraj o obeh dveh zbirkah, skoraj o milijonu osemsto tisoč za obedve zbirki, ki jih bo treba odkupiti, preden se to proda naprej. In se absolutno strinjam, da so bile to državne banke, da je bila to državna lastnina in da bi bilo potrebno to urediti, preden se je stvar tako zakomplicirala, da odkupujemo nazaj svojo lastno, lastnino. Ampak odgovornost Ministrstva za kulturo seveda pa sedaj je, da reši situacijo v kateri je, se pravi, jaz se ne morem več spraševati za nazaj, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, ker minister ni hotel, ni poskrbel. Moja naloga je, da v dani situaciji ta umetniška dela zaščitim in jih dam naslednjim generacijam v vpogled, da ne bodo, tako kot ste rekli, izginila v privatne žepe v tujino in jih nikoli več ne bomo, ,videli. Tako da, bomo vse poskušali, da to uredimo v naslednjem letu. Hvala lepa.